Szeretném, ha nem a magyar demokrácia állapotával foglalkoznánk legközelebb ebben a házban, de addig is nekünk, demokratáknak kell felhívnunk a figyelmet arra, ha olyan folyamatok zajlanak